Monsieur le Président, Madame le Commissaire, Madame le Ministre, union et réalisme seront déclinés, du moins je le souhaite, demain lors du vote de notre résolution sur cette seizième conférence des parties sur le changement climatique. J'espère ainsi que notre commissaire en charge saura porter les objectifs pragmatiques qu'il nous faudra atteindre collectivement, mais aussi défendre les conditions sine qua non posées par l'Europe qui y sont associées. Dans ces négociations, il ne nous faudra pas non plus perdre de vue les attentes d'équité légitime de nos concitoyens et de nos industries. C'est le monde qui doit combattre le changement climatique et pas l'Europe seule. Ainsi, reconnaître l'importance d'une propriété intellectuelle trop peu protégée sera essentiel. Les technologies vertes doivent profiter au plus grand nombre, mais nous ne devons pas pour autant brader nos connaissances présentes et futures et ce, même pour cette lutte indispensable contre le changement climatique. De même, demander des méthodes de calcul des émissions qui soient communes ainsi que la vérification et la publication des données afin que toutes les industries émettrices soient soumises au même barème semble être une requête des plus légitimes et non une arme de négociation. Enfin, plus polémiques et mon collègue l'a soulevé tout à l'heure les lacunes du système actuel des mécanismes de développement propres seront aussi à mettre sur la table. Chers collègues, nous sommes tous bien conscients, à regret, que la véritable force de négociation n'est pas détenue par le Parlement européen. Mais la volonté de nombre de députés européens, dont je fais partie, de travailler et de participer à une issue positive de cette conférence doit être encouragée et non pas négligée comme nous avons pu le ressentir ces derniers jours. Si l'Europe se veut forte au sein des dialogues internationaux, il faut qu'il en soit de même pour tous ses législateurs.